Hvala, predsedujoča, za besedo. Jaz sem prepričan, da je to bil namen Nove Slovenije dober, plemenit, da bi tako rekel, nobel. Ni slabo razmišljanje to, kar mislite vi, ali pa tisto, kar tudi, drugi to podpirajo, ampak da bi mi lahko dali eno imuniteto tem šoferjem, ne, ker to je imuniteta v bistvu, ne, bi bilo pa nevarno, to bi bilo nevarno. Jaz sem prej prebral moje stališče, stališče naše stranke, ki je jasno povedalo, zakaj tudi in komu gremo naproti in zakaj se ne strinjamo. V tem trenutku verjetno za tak tip zakona. Ne Da je potrebna regulacija, mislim, da je to potrebna, lahko bolj malo kakšna novelacija te zadeve, kaj takega, ampak zakon kot tak že obstaja in ni slab zakon že tak, kot je. Zdaj eni govorijo, da je premala, premala kazen za tistega, ki vozi mislim, previsoka kazen, za tistega, ki vozi reševalno vozilo, premajhna kazen za tistega, ki je pa, udeležen v tem, da ne spoštuje ta, ta pravila. To je relativno, kaj je visoka kazen ... Kaj je majhna kazen? Če poslušate Trčka, so vsi, ki dobijo štiristo, petsto evrov eno kazen, da jim pobere petdeset procentov, penzije je to zelo visoka kazen, že zdaj je zelo visoka kazen, če imamo, res podpovprečne plače. Tako da tudi ... To je ena primerjava teh kazni, ki imamo ene najvišjih kazni, kar obstajajo v, v, na nivoju Evropske unije. Ne, za način plače in z, z višino plače, ki jo imamo, je popolnoma neprimerna, sem vedno bil za to, da bi se znižalo te kazni na splošno in te sankcije, predvsem pri, samem odvzemu izpita, ki nikoli nisem razumel, zakaj ti morajo odvzeti izpit, pa naj te kaznujejo, ampak izpit vzeti proč, izpit je neko znanje, ki pridobiš, in to je te znanje za celo življenje, tako ko je šola. Ti ne more nihče pobrati proč tvoje znanje, tudi izpita ne bi smeli pobirati proč, kar se mene tiče. Ampak, če grem na to debato, ki jo imamo tukaj, ne, zdaj. Zakaj jaz se ne strinjam, z, osebno, to osebno se ne strinjam? Ker tukaj na primer en voznik, ki bi imel tako imuniteto, kjer so vključene bonitete, to je praktično človek, bi lahko vse naredil in nikoli ne bi bil kriv, ker to je tisto, kar je v razlagi, ki sem prebral zelo natančno v vaši razlagi tega zakona, ne. Ne bi bil kaznovan nikoli, se pravi, on lahko karkoli stori, karkoli, katerokoli dejanje naredi, on ne bi bil nikoli kaznovan. Zdaj pomislite, da gre on s tem vozilom reševalnim v eno peš cono, v eno cono trideset, v eno kolesarsko cono otrok, kako lahko en otrok razume, kaj je tisto reševalno vozilo, ki pride naproti. Jaz sem prepričan, da en otrok od osem let, sedem let, šest let, ki začne s kolesom po cesti, ali kar je tudi, če nima - zdaj po novem moramo imeti tudi izpite za te reči -, ampak so tam otroci, kaj ta otrok ve, ko bo prišlo nasproti na vso moč, z vso hitrostjo eno reševalno vozilo upravičeno, ker rešuje življenje, ponavljam, v redu, se strinjam, in da, pol povozi tega otroka? Ta človek z imuniteto ne bo kriv popolnoma nič. Ta človek ne bo kriv nič, potem če bi sprejeli to zdaj to varianto zakona. Glejte, kaj se zgodi, da zaradi nujnih, primerov mora na avtocesto in gre v nasprotno smer? Lahko gre, lahko bi šel po takem sprejetju takega zakona. Na krožnem, ne, krožišču, da ne upošteva pravilo, da gre nad nasprotno smer pa nikoli ne bo kriv. Nikoli ta šofer ne bo kriv za nič. Se pravi, da mi vzpostavimo en precedent, ki bo dal možnost tem šoferjem delati, kar hočejo, in se bojo šli šli zelo zelo močni v sebi in to ni prav, v tem smislu ni prav. Jaz mislim, da tukaj je potrebna in to tudi, kar smo tudi napisali v našem, v naši, našem stališču tukaj, da bo ministrstvo, ker je se pripravlja, če razumem dobro, nekam neko zadevo v tem smislu, da bo tudi preštudirala, na kakšen način in kako zaščiti enega in drugega, ker za to se gre. Ker mi v takem primeru, če sprejmemo ta zakon, dobesedno mi ne zaščitimo obe strani, zaščitimo samo eno stran, pa sem stoprocentno za to, da se sankcionira ljudi, ki ne upoštevajo pravila, se ne odmaknejo od ceste pa vse te zadeve tukaj, ampak šofer mora prav tako gledati, ko pride na semafor rdeč vsaj trenutek, da vidi, da ni nobenega tam zraven, da ne gre v nasprotno smer, v enosmerno ulico, to so pa taka pravila, ki tudi morajo biti napisana. Se pa strinjam, da rešuje življenje, da je pomembna zadeva vse, kar je. Saj to noben ne osporava temu. Ampak v takem obsegu, na tak način, kot je zdaj bilo mislim, predlagano tukaj v našem državnem zboru, da bi morali to sprejeti, to je tisto, kar jaz se ne strinjam, no, v tem, v tem sem mislil. Veste, to je isto, kot da bi dali možnost, ne vem, Italija je sprejela en zakon, ki se kliče legittima difesa. To pomeni samoobramba. Ti lahko ustreliš človeka, če ti pride na dvorišče, pa ne boš nikoli kriv, če ne itak boš rekel, da je prišel krast. Tudi to ni prav, ker to postane far west, to postane postanemo kavbojci vsi. Ni prav in vemo, kdo je ta zakon sprejel, ne. Tako da ne bomo govorili o tem še, katera ekstremna stranka. Ampak tudi, če dobro sem, jaz zdaj se nisem nikoli ukvarjal s tem, ampak če ne zgrešim, celo policaji, če grejo na kakšno hišno preiskavo, ne morejo sami iti brez nekih prič. Se pravi, nihče nima tukaj absolutno imuniteto in to je tisto, kar jaz se ne strinjam z vašim predlogom tukaj, samo v tem, v tej točki. Mi bi odprli eno zadevo, ki je en "precedent", ki nima nihče, mislim, da nima nihče tega, ker ko sem prebral tudi druge reči, ne Nemčija, ne Avstrija in sosednja Hrvaška, niti Italija, govorim to naše države okrog nas, nima tega, da je popolnoma imun človek. Evo, v tem smislu. Samo zaradi tega. Drugače pa jaz mislim, če bi to bilo regulirano na kakšen način, zaščiteno iz ene in druge strani drugače, bi lahko šlo tudi v nadaljnjo obravnavo. V takem primeru, v takem v takem obsegu, kot je ta zakon sedaj, ta predlog napravljen pa ni. Toliko z moje strani, predsednica. Hvala lepa.